Miért fontos, hogy ebben a gazdaságban a kis és közepes vállalkozásoknak alapvető szerepe legyen?

Ezért kell őket ebben a tekintetben is hitelnyújtással és pályázati támogatással segíteni.